Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo lunghe trattative ci troviamo finalmente oggi a discutere dell'approvazione del regolamento sull'importazione di beni culturali. Vorrei anzitutto ringraziare tutte le colleghe e i colleghi per il duro lavoro fatto in questi mesi. Alcuni studi indicano che il traffico illecito di opere d'arte è secondo solo a quello di armi e di stupefacenti. Le immagini delle distruzioni del sito di Palmira ad opera dell'Isis sono ancora vive nei nostri occhi, ma parlare di distruzione è impreciso. Si è trattato di uno smantellamento vero e proprio i reperti più preziosi sono stati trafugati e venduti sulla piazza europea. Dopo aver privato il popolo siriano della propria storia e della propria cultura, gli acquirenti europei hanno contribuito al finanziamento diretto di un'organizzazione terroristica. Il traffico illegale di opere d'arte è un crimine contro l'umanità perché ci depriva del nostro comune patrimonio artistico e della nostra storia, ma esso minaccia anche la sicurezza dei cittadini europei, contribuendo al finanziamento di attività terroristiche. Non solo favorendo evasione fiscale e riciclaggio, il commercio illegale di opere d'arte minaccia il nostro modello sociale. Il nuovo regolamento contribuirà dunque a questa triplice battaglia, imponendo trasparenza e maggiori controlli. Non è stato un compito facile. Pur condividendo tutti l'urgenza di agire, abbiamo avuto difficoltà nell'identificare il giusto equilibrio fra la necessità di porre un freno a questi traffici illeciti e l'obiettivo di non caricare di inutili lungaggini burocratiche gli operatori privati e le dogane. Abbiamo quindi introdotto agevolazioni per le piccole e medie imprese, un sistema di registrazione elettronico in grado di facilitare le procedure e soglie di valore che permetteranno un'applicazione più mirata, imponendo i controlli solo sulle merci più preziose. In più, a partire dalla Convenzione UNESCO del 1970, il testo da noi proposto sarà più coerente con le convenzioni internazionali e i regolamenti dell'Unione. Applicando lo stesso allegato al regolamento per le esportazioni e sfruttando l'esperienza degli addetti doganali e dei mercati d'arte, l'implementazione sarà così più semplice. Il testo finale è equilibrato e lo dimostra la larghissima maggioranza che lo ha sostenuto. L'Unione europea si doterà di uno strumento all'avanguardia, in grado di combattere il traffico illegale senza frenare il commercio lecito, fonte di lavoro e di crescita. Dopo l'approvazione dovremo vigilare affinché l'applicazione sia il più uniforme possibile. Non possiamo permettere che la competizione interna tra i porti europei crei delle zone franche. Dobbiamo combattere le frodi interne come quella perpetrata, per esempio, dalle autorità britanniche al bilancio comunitario a partire dal 2011 è per questo che inseriremo un sistema di due diligence ossia un elenco di documenti uguali per tutti che le autorità doganali saranno obbligate a richiedere. Agli amici britannici spaventati per gli effetti che il regolamento sortirà sul mercato dell'arte londinese dopo la Brexit vorrei ricordare che non si può godere dei benefici di una comunità senza farne parte e se si vogliono evitare doppi controlli si deve far parte del mercato unico. Ancora una volta la politica commerciale europea si propone come un'alternativa sia al protezionismo che al liberismo sfrenato. Una strategia che si fonda sui nostri valori il commercio, infatti, non può essere svincolato dai diritti sociali, umani e ambientali. Con il voto di domani aggiungeremo alla politica commerciale europea un ulteriore elemento di sostenibilità, un altro mattone per rendere la nostra casa comune più degna per gli uomini e le donne che la abitano, un ulteriore sforzo per rendere la globalizzazione un processo più equo e umano.